Wir sind auf das Zwischenziel von 20 für 2025 und auf 35 bis 2030 gegangen. Ich finde, dass wir in diesem Hause auch die Frage stellen müssen Was ist technisch und was ist tatsächlich erreichbar und machbar? Ich habe mit technischen Experten gesprochen, die sagen Ein Reduktionspotenzial von 1,5 jährlich in den nächsten zehn Jahren im Durchschnitt, das ist wirklich möglich. Dann komme ich auf 15 Wenn wir noch mehr Ambitionen unterstellen, kommen wir auf 20 Ich glaube, dass wir das sehr ernst nehmen müssen, und auch die physikalischen und technischen Grenzen sollten wir nicht unter den Teppich kehren. Die betriebliche Realität ist wichtig. Der Produktionszyklus beim Lkw ist so Der wird heute entwickelt und ist 2025 auf der Strecke.

sind nicht immer einer Meinung, aber bei der Frage Strafzahlungen und Anrechnung von e fuels können wir einen Konsens finden.